Doamnă președintă, să provoci o dezbatere despre statul de drept, instituție fundamentală în Uniunea Europeană, și să nu vii la ea înseamnă că fie desprețuiești dezbaterea și statul de drept și îl utilizezi doar din rațiuni formale și politicianiste, fie că îți dai seama că este o dezbatere care dezonorează. Nu știu dacă ne dezonorează pe noi în acest hemiciclu, dar oricum este o dezbatere care nu are niciun fel de substanță. E un fel de reluare a filmului lui Steven Spielberg, doamnă comisar, când cineva era condamnat pentru ceea ce gândește. Asta ați făcut dumneavoastră astăzi, pentru că, dacă ați fi avut minima decență să verificați ce s a întâmplat în România, ați fi văzut că nu am adoptat nicio lege și pentru asta suntem criticați. Dar eu înțeleg nevoia de voturi, înțeleg dorința unora de a rămâne la putere, de a și perpetua puterea, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că acest tip de comportament îndepărtează cetățeanul de Europa și, pentru asta, cred că merită să abandonăm și bruma de voturi și populismul de care ați dat dovadă astăzi.